Señor presidente, la semana pasada vivíamos en nuestro país la liquidación de una entidad bancaria centenaria como el Banco Popular. Sin duda, esa operación se ha realizado sin el uso de dinero público, pero tampoco deberíamos congratularnos, dado que ha generado problemas de inestabilidad financiera y, además, ha acabado con los ahorros de miles de pequeños inversores con poca información. Cabe preguntarse, por tanto, si existía alguna opción alternativa a esa liquidación, si era posible una venta ordenada del Banco Popular. En mi opinión, sí. Sin duda, los gestores del Banco Popular han adolecido de irresponsabilidad. Ha habido malas praxis en la comercialización de capital convertible y en su última ampliación de capital, pero no podemos pasar por alto las declaraciones alarmistas de la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, en una entrevista del pasado 23 de mayo. Hay quien sitúa en esa entrevista el inicio del fin del Banco Popular.